Pane předsedo, pane komisaři, v lednu 2009 Evropou hýbal problém omezených dodávek plynu z Ruska, nazýváme to plynovou krizí z ledna 2009. Měli bychom být ale velmi opatrní, protože tato situace nezasáhla zdaleka celou Evropskou unii, a z analýz vyplývá, že se spíše jednalo o strukturální problém. Neměli bychom se tedy nechat nerozumně unášet až příliš velkou snahou o regulaci, protože zvýšení velkého až nadměrného počtu uložení dodávek či regulací při reakci na dodávky by znamenalo zvýšení ceny plynu a mohlo by zkomplikovat samozřejmě situaci koncovým odběratelům a zhoršilo by i konkurenceschopnost. Myslím si, že se ve zprávě podařilo najít velmi rozumný výsledek, aby byla zachována pružnost celého řešení.